Hvala lepa za besedo, predsedujoči, in lepo pozdravljeni vsi prisotni. Avgusta dva tisoč sedemnajst je v veljavo stopil novi zakon o prijavi prebivališča. Ta naj bi med drugim preprečil sistemske zlorabe prijav prebivališč, na osnovi katerih je poraslo število fiktivnih prijav prebivališč tujcev, ki na tej podlagi pridobiva številne socialne in seveda druge pravice. Z namenom preprečitve tovrstnih zlorab so sprejetje novega zakona upravne enote postale prekrškovni organ, ki je po zakonu pristojen ugotavljati dejansko stanje na terenu, zato me, spoštovani gospod minister, zanima: S kakšnimi delovnimi procesi in na osnovi katerih kriterijev zaposleni na upravnih enotah spremljajo, nadzirajo, predvsem pa preprečujejo zlorabe inštituta prijave naslova prebivališča na območju svoje upravne enote, zlasti glede na dejstvo, da se na območju posameznih upravnih enot zaznava nadpovprečno veliko število prisotnih in seveda tudi prijavljenih tujcev. Kot primer lahko tukaj izpostavim kar svojo upravno enoto v Slovenski Bistrici. Vemo namreč, da je dandanes imeti prijavljen naslov prebivališča v Republiki Sloveniji privilegij, saj le-ta v nadaljevanju omogoča pridobitev številnih socialnih transferjev pravic in bonitet. V praksi so nam vsem dobro poznani primeri prijav prebivališča zgolj z namenom pridobitve različnih socialnih transferjev, pravice do dodatka za ločeno življenje, pravice do združitve družin, pravice do vstopa posameznika v Republiko Slovenijo iz naslova študija, pa čeprav potem ta oseba v naši državi nikoli ne študira in tako dalje. Občutek zato tudi imam, da ni vzpostavljene povezave med različnimi registri, ki vsebujejo potrebne podatke za preprečevanje tovrstnih zlorab, in da pristojni organi delujejo zgolj parcialno oziroma da med seboj ne sodelujejo. Kako naj si sicer drugače razlagam primere, ko ima podjetnik na naslovu svoje trgovine prijavljenih več sto oseb ali ko ima v posamezni proizvodni hali nekega podjetnika prijavljeno prebivališče več tisoč oseb. Glede na navedeno me zato, spoštovani minister, še zanima, kdo izvaja nadzor nad uradnimi osebami, ki izvajajo pravico prijave pre bivališča, in če so bili takšni nadzori izvedeni, kakšne so bile do sedaj ugotovljene nepravilnosti. Hvala lepa.